Signora Presidente, onorevoli colleghi, Erasmus è certamente il programma europeo più conosciuto e di maggior successo, con migliaia di giovani che ogni anno decidono di partecipare, costruendo attivamente e progressivamente un pezzo importante dell'identità europea. Fondamentale è l'incremento di risorse che abbiamo stabilito. Ma in questi anni, nonostante tanta retorica sulla generazione Erasmus, troppi pochi ragazzi hanno avuto questa possibilità. Tra gli altri, i tanti giovani che non frequentano l'università.

Erasmus Pro permette a tante ragazze e tanti ragazzi, che si stanno inserendo nel mondo del lavoro, di vivere un'esperienza europea, di conoscere una nuova lingua e di arricchire il proprio bagaglio personale e professionale, facendo un'esperienza importante per completare la propria formazione in un altro paese.